Madame la Présidente, cela fait plus de vingt ans que les États membres de l'Union se désindustrialisent.

La doctrine européenne de l'économie de la connaissance a contribué depuis le début des années 2000 à la perte de compétitivité de nos industries face aux pays émergents.

Elle n'a pas su davantage se prémunir de la concurrence des régions n'ayant pas nos normes sociales.

Les déclarations d'intention de la Commission européenne face à cette réalité semblent frappées du sceau de l'hypocrisie et de l'incompétence.

La Commission cherche à calmer les colères dues aux multiples fermetures d'usines et au démantèlement de pans entiers de notre industrie, alors qu'elle est grandement responsable de l'absence totale de contrôle et de la mondialisation, en ressassant inlassablement l'idée de la concurrence libre pendant que nos concurrents développent des systèmes protecteurs.

Il est temps que nous retrouvions la maîtrise de notre destin et de nos instruments de souveraineté. Vous voulez être ambitieux? Alors, ayez le courage de renoncer à vos idéaux et, enfin, de défendre notre industrie.